Doeltreffende controles en zeker ook eenvoudige, toegankelijke en transparante procedures zijn hierbij belangrijk, en zeker voor onze kmo's. Ze worden echter op de lange baan geschoven door vertraagde ingebruikname van essentiële elektronische systemen.

Als je weet dat momenteel één op de veertig banen in Vlaanderen afhangt van de export naar het Verenigd Koninkrijk, dan is het, in het bijzonder voor de Vlaamse havens, belangrijk dat er vanuit Europa een goede samenwerking wordt opgezet met de Britse douanediensten, en zeker ook na de brexit.

Bijkomende inspanningen zijn dus broodnodig om alle uitdagingen aan te gaan.